Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo, tenuto al guinzaglio dalle multinazionali, ha appena approvato il CETA. Complimenti! Avete realizzato il primo colpo di Stato silenzioso della storia. Avete condannato i cittadini europei, eroso la sovranità e pugnalato al cuore la democrazia. Per entrare in Parlamento questa mattina siamo tutti passati attraverso una manifestazione di centinaia di persone sdraiate davanti alle porte d'ingresso. Questa era la voce dei cittadini e non sono i primi ad opporsi al CETA.